Monsieur le Président, la décision prise par le Conseil, vendredi ou jeudi soir, de ne pas ouvrir les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie nous semble un signal extrêmement préoccupant. Il est clair pour nous que ces pays ont vocation à intégrer l'Union européenne et que c'est envoyer un signal délétère que de refuser d'ouvrir ces négociations, étant entendu que, de toute manière, elles prendront un certain temps. Je pense qu'il est absolument capital que notre Parlement s'exprime de manière extrêmement claire là dessus. Bien sûr, un débat permet de le faire, mais une résolution exprimerait de manière beaucoup plus forte notre position vis à vis des conclusions adoptées par le Conseil la semaine dernière.